come membro della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo in Catalogna e, autorizzato dalla Generalitat, sono stato ai seggi e volevo testimoniare su questi banchi la regolarità di questa votazione, il carattere pacifico e assolutamente non di parte, non violento, non fazioso di questa richiesta sostenuta da una grandissima parte del popolo catalano. Voglio rendere omaggio a questo popolo e alla sua determinazione e condannare naturalmente gli atti di violenza.